Ak hovoríme o nezamestnanosti, určite treba spomenúť veľmi nahlas nezamestnanosť mládeže, ktorá tvorí dvojnásobok, a v niektorých krajinách štvornásobok európskeho priemeru.

Je potrebné prijať konkrétne opatrenia na podporu zamestnanosti a účinnú kontrolu. Určite treba zvýšiť spoluprácu medzi národnými ministerstvami práce a vzdelávania a vytvorenie dlhodobej stratégie, čo bude trh práce od potenciálnych uchádzačov požadovať, a nielen to, čo požaduje teraz. Vzdelávanie a príprava na povolanie je dlhodobý proces, a preto potrebujeme vedieť, čo budeme potrebovať aj o desať rokov, a nielen teraz, aby sme posilnili budúcu generáciu.

Len väčšími investíciami do vzdelávania mládeže dokážeme vytvoriť konkurencieschopnú generáciu, a tak aj lepšiu Európsku úniu. Apelujem preto na členské štáty Európskej únie neškrtajme rozpočty na vzdelávanie a mládež, ale dnes v ťažkých časoch ich ešte posilnime! Každý cent navyše do vzdelávania sa nám stonásobne vráti v spokojnej a silnej budúcej generácii.